Wiemy, że brakuje aktualnych rozwiązań prawnych. Wiemy, że nowoczesne technologie umykają WTO, i to w dwóch aspektach przede wszystkim jako przedmiot handlu, a także coś, co może temu handlowi służyć jako instrument nie tylko kontroli, ale także rozwiązań. Z mojego punktu widzenia istotne jest przede wszystkim antycypowanie sytuacji. Natomiast chciałbym się przeciwstawić opinii, która się tutaj pojawiła, że niewiele zrobiono w ostatnim czasie.